Del resto la mossa dell'amministrazione americana non solo infrange il diritto internazionale, ma rischia di minare lo stesso principio di due Stati due popoli, che è alla base di qualsiasi processo di pace. Il prezzo di questo trasloco può essere alto, come dimostrano sia le reazioni palestinesi sia quelle del mondo arabo, e può travolgere il già fragile equilibrio nella regione. Dunque, risposta chiara e netta quella fornita da Lei al primo ministro israeliano ieri a Bruxelles, ma non penso sia sufficiente. È venuto il momento di far sentire ancora di più a Netanyahu e al suo governo la pressione dell'Unione europea, e penso che per evitare che il nostro si trasformi solamente in un gridare alla luna, sia indispensabile dire al Consiglio di rendere coerente questa nostra posizione con le stesse politiche verso Israele. Si usi l'accordo di associazione e le stesse politiche commerciali per introdurre severe condizionalità. E io penso che sia venuto il momento ora di farlo.